Das Ergebnis ist in der Tat ein gutes Zwischenergebnis, aber die institutionelle Krise ist nicht überwunden.

Deshalb habe ich in meiner kurzen Redezeit fünf Anmerkungen Erstens, die Demokratie braucht Zeit, Herr Präsident Van Rompuy.

Die Demokratie braucht aber auch klare Entscheidungsstrukturen und parlamentarische Kontrolle und daran hapert es.

Das ist die Verantwortung, in Großbritannien, in den USA und in anderen Staaten. Steuerflucht gehört dazu, die Abschaffung von Wetten auf alles und jedes und die Eindämmung des Finanzmarktes. Drittens, die Verantwortung für die Schuldenkrise tragen die Staaten selbst.

Inflation wie einige meinen, indem Geld gedruckt wird ist keine Lösung.

Viertens, die Kohäsionspolitik ist gescheitert.